Egal, ob Sie die Versorgungssicherheit optimieren wollen, ob Sie steigende Anteile erneuerbarer Energieträger im Strombereich nützen wollen, ob Sie im Notfall Solidarität üben wollen,

Wir haben eine recht gute Infrastruktur in Europa mit unseren Schienenwegen, unseren Autobahnen und Straßennetzen, unserem europäischen Luftraum mit Drehkreuzen und Regionalflugplätzen, unseren Hochseehäfen, unseren Binnenhäfen und auch in der digitalen Welt für Information und Kommunikation.

Wir haben eine intakte Ölinfrastruktur, eine intakte Infrastruktur, um Biomasse, Bioenergie und auch Kohle zu transportieren, und wir müssen jetzt bei Gas und Strom das nachholen, was für alle anderen Waren, Güter und Dienstleistungen Europas an Qualität und Kapazität möglich ist. Da geht es erstens um grenzüberschreitende Planung. Die alte Welt, das war das Kraftwerk am Fluss, egal, ob Kohlekraftwerk oder Kernkraftwerk, die Kühlung durch das Wasser, das Netz in die Region wie ein Spinnennetz zum Verbraucher am Arbeitsplatz und zu Hause. Die neue Welt ist eine grenzüberschreitende, eine paneuropäische Welt, die die Mitgliedstaaten, aber auch Länder wie Norwegen, die Schweiz, den Westbalkan, die Ukraine, die Türkei und andere in unserer Energiegemeinschaft mitwirkende europäische Länder einbezieht.

Zweitens geht es darum, dass wir mit allen Beteiligten Projekte von gemeinsamem Interesse definieren, Projekte, die für mehr als einen Mitgliedstaat wichtig sind. Dazu wird die Kommission im Sommer ihre Prioritätenliste vorlegen, aufgrund derer dann in Rat und Parlament über die Prioritäten der nächsten Jahre zu entscheiden ist. Alle zwei Jahre wollen wir die Liste fortschreiben, in enger Zusammenarbeit mit den Regulatoren, mit den Übertragungsnetzbetreibern, den nationalen Fachministern, der europäischen Energieindustrie, um so in den nächsten Jahren zu ermitteln, in welcher Reihenfolge entsprechende Gasleitungen und entsprechende Stromnetze und Brücken über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg zu entwickeln sind. Dabei geht es darum, dem Auftrag nachzukommen, Ende 2014 den Binnenmarkt zu vollenden und 2015 isolierte Inseln Länder, die nicht in den europäischen Markt integriert sind aus ihrer Isolation herauszuholen und sie mit ihren europäischen Nachbarn zu verbinden, beispielsweise Malta, Zypern, die baltischen Staaten und andere. Wir haben dabei zwei große Herausforderungen.

Mit dem, was Sie jetzt erarbeitet haben, wollen wir die Planungszeit für die Festlegung einer Trasse, für die Festlegung der Linienführung bis hin zur behördlichen Genehmigung der Pipeline oder aber des Übertragungsnetzes von derzeit wie

Die Frage des Umwelt und Landschaftsschutzes, die Frage des Eingriffs in die Landschaft, das Abstandsgebot zu Siedlungsgebieten, all diese Fragen kann man in dreieinhalb Jahren hervorragend klären. Wer länger plant, wer die Genehmigungsverfahren länger durchführt, dient nicht der Sache. Im Gegenteil, nach zehn bis zwölf Jahren ist oftmals die Akzeptanz weit geringer als in einem schlüssigen und intensiven Beratungsverfahren, das dreieinhalb Jahre dauert.

Welche Verzinsung, wie viel Vergütung gebe ich dem, der in Netze und Pipelines investiert?

Denn klar ist Bei diesen Milliardeninvestitionen für Gasleitungen und Stromnetze stehen wir im weltweiten Wettbewerb. Die Investoren haben Angebote jenseits der Energiewirtschaft, in Immobilien, in Industrie, in andere Sektoren der Wirtschaft und in Infrastrukturen außerhalb Europas.

Wir müssen attraktiv sein! Deswegen brauchen wir eine überzeugende, klare europäische Planung. Dem Bürger und dem Investor muss einleuchten, dass diese Pipeline ein Geschäft ist, weil sie Teil unserer europäischen Energiestrategie geworden ist.

Wir haben in den letzen Jahren Erfahrungen mit der Ko Finanzierung von europäischer Energieinfrastruktur gemacht. Das Krisenprogramm, das Sie uns vor einigen Jahren gegeben haben, war die Grundlage für etwa 800 Millionen Euro pro Jahr für die Ko Finanzierung. Wir bauen jetzt darauf, dass es mehr als 5 Milliarden Euro sein werden, die im nächsten mehrjährigen Haushaltsrahmen für Connecting Europe im Bereich

Wir wollen mit Projektanleihen arbeiten, die EIB einsetzen, nationale öffentliche Strukturbanken als Partner nutzen, wir wollen Zinsverbilligungen geben, Garantien geben, damit die Ko Finanzierung in Euro und Cent nicht das einzige Instrument ist und ein Instrumentenkasten intelligente,

Es war vor einem Jahr nicht absehbar, dass das Ganze gelingt.